hæstvirtur forseti stjórnarliðar eru hissa á flýtinum varðandi það mál sem hér er verið að greiða atkvæði um dagskrártillögu að en þessi flýtir kemur auðvitað til af því að orð hæstvirtra ráðherra í aðdraganda skýrslu hagfræðistofnunar voru á þá leið að á grundvelli þeirrar skýrslu yrði tekin

það hefur nú verið svikið ég styð þar af leiðandi að sjálfsögðu þessa dagskrártillögu og ekki síst vegna þeirrar vanvirðingar sem hér hefur verið sýnd gagnvart lýðræðislegu hlutverki þingmanna og fram kom meðal annars í máli formanns þingflokks framsóknarflokksins um það að við þingmenn hér værum með þingstörfum okkar að tefja áform ríkisstjórnarinnar í ljósi viðhorfa sem þessara hlýtur að vera eðlilegt að sem allra fyrst leggja ákvörðun um áframhaldandi viðræður í dóm kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu